Señora Presidenta, soy más pesimista que la Comisión. No es solo que cierren los ojos ante el cambio climático, es que muchos Estados trabajan activamente en la dirección equivocada. Sigue el juego de la compraventa de derechos de emisión, el juego de las grandes corporaciones no hay voluntad política ni visión de futuro para desarrollar una economía basada en energías renovables y es evidente que no van a cumplir las ya insuficientes obligaciones para 2030 en política climática. Y ahora nominan al señor Arias Cañete como Comisario europeo de Clima y Energía. Les reconozco su coherencia será perfecto para seguir en la dirección errónea pero les invito a recapacitar.

Actuemos, abordemos ya las causas estructurales del cambio climático y cambiemos el sistema que las genera. El sector público debe financiar la transición a modelos económicos basados en las energías renovables, en la soberanía alimentaria, en el transporte público, en la educación...

es utopía, es justicia social, es justicia económica, y es lo que el clima necesita.